Qu'avaient ils fait pour justifier leur présence sur le territoire national?

Qui avait pourvu à leur entretien? Voilà des questions que le gouvernement français ne pose pas, parce qu'elles amèneraient à revoir les questions de fond. C'est également la grande lacune de la résolution qui vient d'être adoptée.